Tengo que referirme a la conferencia sobre responsabilidad social de las empresas que se celebró en Estocolmo los días 10 y 11 de noviembre de 2009. La Presidencia sueca, que organizó la conferencia, y la entonces futura —hoy actual Presidencia española— llegaron a la conclusión de que en este aspecto la Unión Europea debería tomar un liderazgo mundial, debería servir de ejemplo para la materia importante que el señor Désir plantea en esta pregunta la responsabilidad social de las empresas a la hora de crear mercados, de luchar contra la corrupción, de proteger el medio ambiente, defender la dignidad humana y los derechos humanos en el lugar de trabajo, ya que, además, la Unión Europea es la economía más grande del mundo y el mayor contribuyente para la cooperación al desarrollo.

Es un lugar muy adecuado para que se adopte este liderazgo.

debe proteger, y esto significa legislación, normas de desarrollo en materia de violaciones de los derechos humanos, especialmente por parte de las empresas. Hay una responsabilidad empresarial de respetar esos derechos humanos y hay una responsabilidad de todas las partes implicadas de garantizar el acceso a reparaciones adecuadas, con objeto de proteger y perfeccionar tales derechos humanos.

respecto de los temas a los que se refiere la idea de la responsabilidad social. Hace falta que todos los interesados participen. Hace falta seguir el diálogo con Estados no miembros, con la sociedad civil, con los sindicatos, con las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, para llevar a cabo esa práctica, esa trilogía que decíamos, de proteger, respetar y reparar. Y la Presidencia española va a seguir promoviéndolo, concretamente organizará en Palma de Mallorca, los próximos días 25 y 26 de marzo, una conferencia que va abordar la cuestión de la institucionalización de la responsabilidad social de las empresas, desde el punto de vista de su relación con el diálogo social. La conferencia va a estudiar la posibilidad de incluir ese marco en la lista de instrumentos que la Unión Europea y sus Estados van a poder emplear para llevar a cabo sus actividades, incluso en el contexto de una cuestión a la que se ha aludido esta mañana en la presentación del programa de la Presidencia española, que es la Estrategia Unión Europea